Przede wszystkim chciałabym podziękować naszemu koledze Karlowi Heizowi, który naprawdę dokonał niezwykłego zadania.

W tej chwili ten dokument ma niezwykłą wagę, ponieważ mówimy o tym, jak chcemy oszczędzić nasze zasoby, jednocześnie wykorzystując możliwości odpadów, odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mamy trudności, jako Europa, z pozyskiwaniem surowców do produkcji wyrobów elektronicznych.